Dlatego też musimy rygorystycznie pilnować przestrzegania zasady wolnej konkurencji, szczególnie teraz, w czasie drugiej fali kryzysu. W pełni zgadzam się z sprawozdawcą, że polityka konkurencji nie może służyć jedynie wzmacnianiu istniejących przedsiębiorstw, ale ma ułatwiać wchodzenie na rynek nowym podmiotom. W tym kontekście moje ogromne zaniepokojenie budzi rynek bankowy. Dostępne dane pokazują, że trwająca konsolidacja w tym sektorze przyczyniła się do zwiększenia udziału w rynku kilku dużych instytucji finansowych.

Okazuje się dzisiaj, że podjęte działania nic nie dały, a nawet doprowadziły do powstania jeszcze większych instytucji finansowych.